Heute sprechen wir über die Losung lokale Landwirtschaft kurze Lieferwege, und da habe ich eine Frage an meinen Kollegen Deß Früher war es ja üblich, dass unsere Fleischer noch selber im Ort geschlachtet haben und die Tiere selber vermarkten durften. Wir haben eine europäische Hygienevorschrift entwickelt, nach der das jetzt ausgeschlossen ist.